Monsieur le Président, chers collègues, je souhaiterais saluer le travail de tous les parlementaires qui ont contribué à l'élaboration de ce texte, qui présente de nombreuses avancées dans l'accompagnement de l'agriculture dans les régions ultrapériphériques. La défense d'un modèle durable et innovant a été au cœur de notre action sur ce texte. Je souhaiterais tout particulièrement insister sur les dispositions relatives au régime spécifique d'approvisionnement qui finance les importations entrant dans la production locale. Elles devront, désormais, mieux cibler les consommateurs comme bénéficiaires finaux de cette aide. Cet amendement, que j'ai défendu, est la contribution européenne à la lutte contre la cherté de la vie dans les départements d'outre mer.